þingmaður bjarni benediktsson naglann á höfuðið núna er sem sagt verið að nota það gegn sitjandi stjórnvöldum að þau hafi einu sinni verið í stjórnarandstöðu og stundað þar málþóf það er alveg rétt það var gert en það er stjórnarandstaðan að gera líka núna

er mjög lítið nýtt sem er að koma fram í því máli þannig að hér er málþóf á ferðinni sem ég held að skili mjög litlu þó höfum við nokkrir þingmenn hér fjórir þingmenn lagt fram tillögu til að höggva á þennan hnút það er eygló harðardóttir háttvirtur þingmaður framsóknarflokksins sem á heiðurinn af því

ég bið bara bæði stjórnarandstöðuna sem ég er hluti af og stjórnarmenn háttvirtir þingmenn að sameinast um að reyna að klára það mál það er hægt að klára með þeirri tillögu sem hér liggur fyrir nei